Paní předsedající, já jsem podpořil tuto zprávu, protože osobně jako poslanec za Českou republiku považuji za velmi důležité, že rozvíjíme Východní partnerství. Do budoucna bych byl ještě ambicióznější ve společné spolupráci se zeměmi, které se přidružily k Evropské unii. Považuji za velmi důležité podporovat Gruzii, Ukrajinu a Moldavsko v jejich úsilí v přibližování se k Evropské unii. Ve chvíli, kdy toto úsilí z naší strany nebude opravdové, tak bude pokračovat posilování vlivu Ruska v tomto regionu a my zkrátka musíme chtít, aby tyto země nastoupily cestu demokracie, svobody, právního státu a tržní ekonomiky, nikoliv, aby tam byly posilovány různé autoritativní režimy, které pak jsou podporovány ze strany Ruska. Takže já to vítám a jsem také rád, že se tam jasně odsuzují některé aktivity Ruska v tomto regionu, na prvém místě okupace Krymu.